Das Thema Krebs ist für viele ein sehr persönliches Thema, und so auch für mich. Vor einiger Zeit habe ich einen meiner besten Freunde im Alter von nur 46 Jahren an Krebs verloren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Manfred Weber und vielen anderen schon seit langem daran arbeite, dass wir uns dieses Themas mehr annehmen. Wir als EVP haben uns schon vor zwei Jahren verpflichtet, unseren Beitrag zu leisten, damit es möglich ist, dass in 20 Jahren niemand mehr an Krebs sterben wird.

auch die Mitgliedstaaten haben eine große Verantwortung, unter dem Subsidiaritätsprinzip aber ist vieles möglich. Zum Beispiel können wir dafür sorgen, dass die Daten besser verbunden werden. Wir haben viele Krebsregister, die aber nicht zusammenpassen.

Da brauchen wir mehr europäische Zusammenarbeit.

Und da appelliere ich an den Rat Die Kürzungspläne bei Horizon sind das Gegenteil von dem, was wir gebrauchen können. Aber ich möchte auch auf den britischen Kollegen von der Brexit Partei eingehen, der leider jetzt den Saal verlassen hat. Die Experten, zum Beispiel die British Medical Association, sagen Es gibt ein Problem mit der medizinischen Versorgung beim Brexit und insbesondere bei einem harten Brexit. Das kann man nicht ignorieren. Die Brexit Partei benimmt sich wie jemand, der Feuer legt und anschließend diejenigen beschimpft, die sagen, dass es brennt und dass man doch löschen muss. Sie spielen mit dem Leben von Patienten dessen müssen sie sich bewusst sein, und das werden wir auch aussprechen.